Wydawałoby się, słuchając tej debaty, że sala jest podzielona na tych, którzy są za pokojem i na tych, którzy są przeciwko pokojowi na Bliskim Wschodzie

Ja respektuję to, że na tej sali są osoby, które są przeciwko protokołowi CAA, ale chciałbym, żeby zarzuciły obłudę i żeby przestały mówić o źródle pochodzenia.

Powiem Wam, dlaczego jestem za tym protokołem dlatego, że jeżeli dawka lekarstwa, które kosztuje dzisiaj w Polsce 40 zł, 10 euro, ta dawka mogłaby być tańsza o 10, to biedna osoba, uboga osoba w Polsce może wydać o 4 zł mniej na to samo lekarstwo, a za 4 zł biedny człowiek może kupić sobie obiad. Dzisiaj, będąc więc przeciwko tej właśnie umowie, powiedzcie temu biednemu człowiekowi wprost jestem przeciw i odmawiam tobie tego jednego dodatkowego obiadu. To jest właśnie granica obłudy, której nie należy przekraczać, nawet w polityce. Jeszcze jedno mówicie Państwo, że w Izraelu rząd nie jest dobry. Może i jest niedobry, ale rozmawiałem niedawno z przewodniczącą Partii Pracy, która jest w opozycji, i ona popiera, popiera z całego serca tę umowę, bo jest ona w interesie współpracy nowoczesnego Izraela, Izraela również tych, którzy miłują pokój w tym kraju.